Die Kohäsionspolitik ist eine erfolgreiche europäische Politik, die jedem nützt.

Aber vor allem wird sie sichtbar für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Gute Politik kann und muss man aber auch besser machen.

Moderne Kohäsionspolitik heißt, sich den neuen Herausforderungen zu stellen, moderne Infrastruktur zu schaffen, dem Klimawandel zu begegnen, Energiesicherheit und Energieeffizienz zu unterstützen, Forschung und Entwicklung voranzubringen, KMUs zu unterstützen, Beschäftigung zu entwickeln. Wir brauchen aber natürlich auch einen effizienten Mitteleinsatz. Deswegen sprechen wir uns dafür aus, dass zukünftig Kohäsionspolitik ergebnisorientierter und transparent ist, aber auch entbürokratisiert wird, und die Koordination zwischen den unterschiedlichen Fonds und Programmen besser koordiniert wird, wie das mein Kollege Stavrakakis vorhin auch schon sagte. Und ganz wichtig Das Partnerschaftsprinzip muss auf ein neues und besseres Niveau gehoben werden. Wir müssen alle Ebenen beteiligen, auch die regionale Ebene, die lokale Ebene, die Sozialpartner und auch wichtige NGO.

Wir sind der Auffassung, dass mit dieser Zwischenkategorie Regionen geholfen wird, die eine noch stärkere Unterstützung brauchen als die klassischen Ziel 2 Gebiete. Diese Finanzierung wird nicht zu Lasten von anderen Regionen gehen.

Wer glaubt, dass wir hier im Haus eine Förderkategorie für die Ewigkeit einführen, der unterschätzt das Europäische Parlament. Wir haben in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen, dass wir, wenn es notwendig war, Gemeinschaftsinitiativen eingeführt haben.

Deswegen bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, diese neue Zwischenkategorie nachher bei der Abstimmung auch mit zu unterstützen.